i s dokumenty Evropské unie. Jsem také přesvědčena, že je v rozporu s ústavou a právem, které zajišťuje Polsko. Vyhlašování zón bez ideologie LGBTI, ke kterému v Polsku dochází, by skutečně mohlo vést k nenávisti a k homofobii, a proto s něčím takovým nemohu souhlasit. Domnívám se však, že to je téma, které musí vyřešit Polsko. Věřím, že polští občané se postaví proti vyvolávání nenávisti ke svým spoluobčanům, k jakýmkoliv ideologiím.